um þetta mál eftir fyrstu umræðu enda málinu vísað til nefndarinnar þetta mál var lagt fram af menntamálanefnd og eftir umræðu um málið í nefndinni leggur nefndin til að það verði samþykkt óbreytt hér er verið að fjalla um til þess að gera einfaldan hlut það er það er verið að leggja til að bráðabirgðaákvæði fimm falli brott en það gerir ráð fyrir því að fram fari nú fyrri hluta árs tvö þúsund og níu samræmt könnunarpróf í tíunda bekk en í grunnskólalögum er gert ráð fyrir því að slík próf fari fram að hausti enda meginhugsunin sú að þau séu nýtt til þess að afla upplýsinga bæði fyrir nemendur og skóla til þess hvernig megi raunverulega bregðast við stöðu nemenda það er að nemendur hafi aðstöðu til þess og skólar að bæta ef einhvers staðar eru veilur í undirbúningi fyrir lok grunnskóla það er ekki talin ástæða til þess að þessi próf fari fram núna og þess vegna er lagt til að þetta ákvæði fimm verði fellt brott og það er algjör samstaða um þetta í menntamálanefndinni eins og ég sagði áðan og því leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt